Le débat sur l'immigration intra européenne s'amplifie en France, en Grande Bretagne et en Allemagne avec l'ouverture du marché du travail aux Roumains et aux Bulgares depuis le 1 er janvier.

Un accroissement des contrôles par les inspections du travail afin d'éviter les fraudes et les abus, mais en aucun cas la suppression de la directive sur le détachement des travailleurs. Concernant les Roms, les États membres doivent s'engager sur des stratégies nationales d'intégration par l'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement et aux soins de santé, alors qu'avec la crise économique et les cures d'austérité de nombreux nationaux sont victimes de chômage et de pauvreté. Il est grand temps que la souveraineté des États soit rétablie, le principe de libre circulation remis en cause et les frontières rétablies. Ce ne sont pas ceux qui ont défendu, contre toute logique et toute sagesse, le dogme de la libre circulation qui peuvent, aujourd'hui, apporter des solutions aux problèmes qu'ils ont eux mêmes créés.